tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst um klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími og er um mögulegt lán frá norðmönnum óháð alþjóðagjaldeyrissjóðnum málshefjandi er háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara hin síðari hefst klukkan hálftvö að loknu hádegishléi og er um samningsmarkmið íslands fyrir loftslagsráðstefnuna í kaupmannahöfn málshefjandi er háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson hæstvirtur umhverfisráðherra svandís svavarsdóttir verða til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtíu greinar þingskapa og standa í hálfa klukkustund